I nasze polityki powinny być również do tych zmian dostosowane, powinny one ewoluować.

Na wschód od Unii Europejskiej mamy zmiany niekorzystne, demokracja umiera lub nigdy tam nie istniała.

Dlatego Unia Europejska musi zmienić swój punkt widzenia, musimy zwiększyć współpracę na poziomie regionalnym. Władze lokalne lepiej rozumieją, jak wykorzystać unijne programy dla dobra obywateli. I dlatego powinniśmy wzmocnić współpracę transgraniczną i w pełni uwzględniać regiony graniczne w naszej polityce rozwoju regionalnego i polityce sąsiedztwa. Unijne fundusze powinny zostać przeniesione z centralnych budżetów krajowych do programów regionalnych.